Das türkische Verfassungsreferendum hat mit einem knappen Ja geendet einem sehr knappen Ja. Viele von uns hat sicherlich das Gefühl beschlichen, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen sein mag. Aber können wir das beweisen?

Hier zeigt sich eine auffällige Häufung von Wahlbezirken, die eine Wahlbeteiligung von fast 100 Prozent haben und gleichzeitig weit überdurchschnittliche Ja Ergebnisse gezeigt haben.

Meine Damen und Herren, wir haben hier den rauchenden Colt in der Hand.

Diese Bemerkung fehlt leider in dem Bericht, den wir morgen verabschieden wollen.